2030. Dit is inderdaad essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook voor de luchtkwaliteit in onze steden en onze gemeenten. En toen u vorig jaar uw voorstel hier lanceerde heb ik mijn ontgoocheling hier in de plenaire zitting ook niet onder stoelen of banken gestoken en ik blijf bij mijn standpunt zwakke CO2 normen ondermijnen de klimaatdoelstellingen.

Zonder de nodige technologie om CO2 aan de bron te verminderen zal dat dus niet lukken en we steunen ook voluit de vraag naar een technologie neutrale vergroening van de nieuwe vloot. Dit vormt een belangrijke schakel in het aantrekken van investeringen, in het stimuleren van innovatie en van het verbeteren van luchtkwaliteit. Onze burgers hebben recht op schone lucht. Indien het de Europese Unie menens is om de concurrentie met China aan te gaan, dan moeten onze producenten voldoende emissie arme en emissie vrije wagens aanbieden.

Ik hoop dat we na dieselgate onze les hebben geleerd.